Wir haben mit 44 Ja Stimmen und vier Nein Stimmen ein gutes Ergebnis erzielt. Es ist eine entsprechende Richtlinie des Rates, wir können also nur Änderungswünsche äußern. Das haben wir getan, und einige Kollegen haben daran erinnert, dass seit den 90er Jahren dieses vorläufige Mehrwertsteuersystem dazu geführt hat, dass der Betrug immer stärker angewachsen ist. Im Jahre 2016, so hat der Rechnungshof festgestellt, waren es 147 Milliarden Euro, die durch Betrug oder durch Nichtzahlung der Mehrwertsteuer entstanden sind. Das ist eine gewaltige Summe, und die Reform ist dringend notwendig. Die Vorschläge zu den Mehrwertsteuersätzen geben den Mitgliedstaaten mehr Spielraum. Wir haben einen mittleren Satz von 12 unterstützt, einen Höchstsatz von 25 und einen Mindestsatz von 15 sowie Ausnahmen, die einzelne Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen dürfen, die andere Mitgliedsstaaten auch verwirklichen, damit keine Wettbewerbsverzerrungen entstehen. Der wichtigste Punkt ist allerdings, dass wir uns nicht

Das ist eine außerordentlich effektive und effiziente Maßnahme. Die Kommission war bisher dagegen, und ich kann den Kommissar nur bitten, dass sie die bisherige Zurückhaltung aufgibt. Deutschland, Österreich und Tschechien haben das beantragt. Hier sieht man, dass alle ergriffenen Maßnahmen nicht wirken, weil die Einstimmigkeit im Rat immer noch Voraussetzung für eine sinnvolle Harmonisierung ist.